Nem szavaztam meg az alapvető jogok helyzetéről szóló jelentést, mégpedig azért nem, mert kimaradtak belőle azok a remek módosító indítványok, amelyek csodálatosan összekapcsolták volna a politikai szabadságjogokat és a szociális és munkavállalói jogokat.

Nagyon szorosan összefüggenek a munkavállalói jogok, szociális jogok és a véleménynyilvánítási szabadság és egyéb politikai szabadságjogok.